Monsieur le Président, j'aurais tendance à considérer que la situation des droits de l'homme au Zimbabwe n'est malheureusement pas une urgence au sens où nous l'entendons habituellement dans cet hémicycle.

Cette question n'est pas nouvelle.

Tout un programme, n'est ce pas?

La communauté internationale, unanime, avait dénoncé les méthodes utilisées.

La plupart des personnes concernées vivent toujours sous des tentes. Pire, en août dernier, des policiers armés, je dis bien des policiers, sont venus incendier les abris de quelque 250 déplacés, installés dans la périphérie d'Harare.

Ces hommes, ces femmes, ces enfants sont, en effet, parmi les plus pauvres du pays. Allons nous laisser faire sans rien dire?

Nous savons bien que le torchon brûle entre le président Mugabe et le Premier ministre issu de l'accord politique global signé le 15 septembre 2008 et du gouvernement d'union nationale nommé le 13 février dernier. Récemment, le président Mugabe a menacé de destituer à brève échéance le gouvernement parce qu'il avait osé le rappeler à ses obligations constitutionnelles. Il est temps de réagir au Zimbabwe comme dans beaucoup d'autres pays à travers le monde pour cesser de dialoguer avec des dictateurs qui gardent le pouvoir par la force et la fraude, uniquement pour piller les richesses de leur pays à des fins personnelles.